Także opowiadam się za ścisłą transpozycją zaleceń ICCAT, tak aby stworzyć równe warunki działalności dla wszystkich operatorów. Zapewnienie jednakowych warunków dla wszystkich ma podstawowe znaczenie, jeśli chcemy uzyskać poparcie rybaków.

Wprowadzenie całkowitych dopuszczalnych połowów, czyli TAC, jak również inne środki ochronne, w tym stosowanie narzędzi połowowych w sposób mądry i roztropny dla tych gatunków muszą być respektowane przez wszystkie strony organizacji ICCAT.